Voorzitter, commissaris, geachte collega's, in Nederland hebben wij trillende aarde, in het noorden van Nederland, in Groningen.

We waren zo enthousiast maar inmiddels merken we dat die gevolgen heeft barsten in huizen, enorme schade en een aarde die op dit moment aan het schudden is.

Maar er zijn nog vier andere punten. Dat is wie draagt de verantwoordelijkheid?

Die hadden we ook in echte duurzame energie kunnen stoppen, de echte toekomst waar we allemaal verantwoordelijk voor zijn.